Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis, comme un certain nombre de mes collègues, interloquée par votre déclaration. Depuis vingt ans, nos instruments de défense commerciale n'ont pas changé alors que la situation économique et commerciale de l'Union européenne n'a cessé d'évoluer. Les pratiques déloyales de certains pays tiers se multiplient et minent notre compétitivité, notamment celle de nos PME, ainsi que l'emploi en Europe. Le débat actuel autour du statut d'économie de marché de la Chine démontre l'urgence et la nécessité pour l'Union d'avoir des instruments solides et forts. Il est temps de procéder à la modernisation de nos instruments de défense commerciale et il ne s'agit pas là de protectionnisme. Au moment même où l'Europe cherche à relancer la croissance, l'Union doit parler d'une seule voix et le dossier doit être débloqué par le Conseil au plus vite, ou ce serait faire preuve d'irresponsabilité.